Koliko časa traja pot iz Maribora v Celje? Kdo je prejel letošnjo Nobelovo nagrado za mir? Pokaži mi najbolj ugodne cene hotelov za letovanje v Budimpešti letos avgusta. Odpri galerijo. Katere kriptovalute se najbolj izplačajo v letu dva tisoč enaindvajset? Kolikšna bo predvidena vrednost bitcoina v letu dva tisoč enaindvajset? Koliko stane sixpack piva v Mercatorju? Zakaj se pivo peni? Pošlji glasovno sporočilo osebi Majda: Zabeleži v moj urnik, da imam jutri med deseto in dvanajsto uro sestanek z vodjo delovne skupine, ki je odgovorna za razvoj novega produkta. Torej odpade sestanek s šefom Leka. Se vidimo jutri, lep pozdrav, Bojan. Zapiši v aplikacijo Moj dnevnik: Dragi dnevnik, danes sem imel zelo čuden dan. Zaspal sem si v službo. Koliko so dolge roke vseh ljudi na svetu? Kako dolgo traja, da zraste radič? Koliko časa so gradili piramide? Kje so piramide? Kdaj bodo odprli nov predor pod Atlantskim oceanom? Koliko kilogramov ima Borut Pahor? Odpri navigacijo in mi pokaži mojo lokacijo. Pokaži mi, kdo je najbolj priljubljen stik v mojem imeniku. Katero aplikacijo uporabljam največ? Ustvari nakupovalni listek: pena za britje, varčna žarnica petdeset vatov, leseni vijaki, brisača, kozarci, pivo, solata, , moka, pašteta, majoneza, hrenovke, sir, klobase, škampi, kisla smetana, sardine, hobotnica, losos, paprika, mesni narezek, naramnice, mango, hruške, jabolka, slive, nogavice, decibel meter. Kdaj je umrl Tomaž Humar? Zabeleži si opravek: Jutri imam sestanek s svojim nadrejenim. Ne pozabi prinesti dokumentacije in življenjepisa. Kolikšen obseg ima črna luknja? Kako pridobim diplomo iz strojništva? Kako daleč je Cineplexx Maribor z moje lokacije? Koliko stane stol v trgovini Dipo? Na koliko stopinjah se pere belo perilo? Odpri aplikacijo Beležnica in si zabeleži: V nedeljo, preden greš na dopust, odpri okna v stanovanju. Preveri, ali je klet zaklenjena, nahrani mačka, psa in ribe, preveri tlak v pnevmatikah in naredi nakupovalni seznam. Kje lahko kupim najcenejšo snemalno opremo? Kdaj bo snežilo? Ali obstaja nevarnost poplav za območje Dravograda? Posnemi glasovno sporočilo in ga pošlji osebi Tadej: Dragi Tadej! Zadnjič, ko sva se pogovarjala o možnosti napredovanja na delovnem mestu , nisem niti pomislil, da so strokovna usposabljanja eden izmed glavnih kriterijev za možnost napredovanja. Želim ti samo sporočiti, da je smiselno, da v prihodnje redno obiskuješ poslovne seminarje in se redno udeležuješ podjetnih sestankov. Vse dobro in se vidiva kmalu. Jaka. Kdo je najboljši kitarist na svetu? Katera pesem ima besedilo: Vse te stare zamere merijo do srca, zatemnjeni pogledi nam ne dajo sna. Kdo je s kom in koga, komu je mar za to, tokrat že premleto, življenje je kratko. Kakšna je razlika med skavti in taborniki? Ustvari beležko: Nova pesem. Sonce vzhaja, jutro se zbuja, vsak dan znova smo žejni kot psi, imamo pa srečo, da nismo bedaki, ki spijo in lajajo v luno navzkriž. Kdo je glavni urednik revije National Geographic? Prevedi iz slovenščine v angleščino: Pozdravljeni! Prvič se nahajam v Ljubljani. Zanima me, kako se pride po najbližji poti iz Šiške do Zmajskega mosta v centru Ljubljane. Hvala za pomoč! Preveri moja sporočila v e-pošti in mi jih preberi. Ali imam kakšno novo glasovno pošto? Koliko je dva tisoč devetsto ena krat triindvajset? Povej mi definicijo besede franšiza. Koliko dni je še do božiča in koliko do novega leta? Pokaži mi vse lete iz Bukarešte do Benetk dvaindvajsetega marca dva tisoč enaindvajset. Predvajaj moj najljubši seznam glasbe in začni s pesmijo My way, Frank Sinatra. Ustvari dnevniški zapis: Danes je bil deževen, a vseeno čudovit dan. Po dolgem času sem zlikal perilo in pospravil stanovanje, ki je bilo zares umazano. Skuhal sem škampe v vinski omaki in porabil dvajset minut popoldanskega časa za telovadbo. Če bi bil vsak dan primerljiv z z današnjim, bi bilo življenje bistveno lepše. Prižgi luči v kopalnici in nastavi budilko za jutri ob osmih zjutraj. Zabeleži sestanek s šefom v dvorani Tabor v torek, dvaindvajsetega četrtega dva tisoč dvaindvajset. Ustvari beležko: Pojdi po nakupih. Pelji avto k vulkanizerju, pokliči frizerja, obišči zdravnika, kontaktiraj mentorico, dostavi dokumente na firmo, v petek ne pozabi na sestanek ob desetih dopoldne. Pošlji sporočilo Mateju: Koliko časa misliš, da boš potreboval pri zdravniku? Čakam te pred trgovino, ker pred zdravstvenim domom ni bilo parkirnega prostora. Prosim, pohiti, da ne bova zamudila. Zapiši v aplikacijo Moj dnevnik: Dragi dnevnik, danes sem imel zelo čuden dan. Zaspal sem si v službo. Na vhodu me je pričakal razjarjen šef, ki me ni niti ogovoril za dobro jutro. Še sreča, da sem bil zaspan, tako da si tega nisem jemal preveč k srcu. Na poti do mojega delovnega mesta sem medlo pozdravil vse, ki so šli mimo mene, in se napotil do svoje mize. Sredi dneva je nepričakovano prišla v mojo pisarno šefica in me povabila na kosilo. Tam mi je zaupala, da jo je mož pustil in da bi bila rada z menoj. Dan se je nepričakovano obrnil na boljše. Nato sem se zbudil in v postelji poleg sebe zagledal svojo življenja naveličano, nekaj kilogramov pretežko ženo. Shrani zapis in zapri aplikacijo.